na sliki je ženska, za katero bi rekla, da je recimo stara nekje okrog trideset let. ima svetle lase, blond lase. in neke zelenkasto sivkaste oči. Ima srednje svetlo polt, nekoliko širok nos, in malo tako štirikotno obliko obraza. je naličena, ima vijolično rožnato senčilo za oči, in na ustih neko tako naravno rožnato rdečilo. ima tudi namazane trepalnice in, umetne trepalnice. Na sliki je ženska, ki ima temne lase, nosi slušalke, tako da jo verjetno to v kakem snemalnem studiu ali pa nekaj takega. ima temno rjave oči, na sliki se smeji, ima ovalen obraz, polt nekako srednje svetla. glede na njene poteze bi rekla, da je nekje iz kakšne Azije ali pa Oceanije. na sliki ni vsaj ne preveč očitno naličena. Na sliki je, moški, ki ima dolge sivo bele lase. njegovi lasje grejo nekje do rumeno. ima zelenkaste oči, tudi njegove obrvi so sive. Glede na, obrazne poteze bi rekla, da je starosti nekje med petdeset in šestdeset let. Na sliki je obraz ženske z dolgimi rjavkastimi lasmi. ima tudi svetlejše pramene, blond pramene. ima takšno srednje svetlo polt. Je zelo detajlno naličena, ima narejene tele, senčene ima ličnice ima, senčilo za oči, umetne trepalnice, takšen svetlo rožnat, rožnato šminko in glos na ustih. glede na kvaliteto slike je verjetno tudi, retuširana, tako da njena koža deluje bolj, popolna, kot je v resnici. kar se pa vidi, zato ker je tekstura kože povsod popolnoma enakomerna, robovi nosu pa niso ravno preveč vidni. glede na to sliko bi rekla, da je nekje v poznih dvajsetih po starosti. Ima pa nekako ovalno obliko obraza in rjave oči. na sliki je moški, ki ima nekako srednje dolge, rjavkasto blond lase. ima frufru, ki prekriva njegove obrvi in del njegovih oči. ima svetlo polt, nekako ovalno okrogel obliko obraza, je nekoliko okrogel, ima modrikasto zelenkaste oči, na sliki se smehlja. Glede na ozadje je to verjetno bilo slikano na en tak sončen dan. na sliki je moški, ki ima kratke rjave lase, ima brke in brado in zelo košate obrvi. Ima modre oči. ozek obraz. Rekla bi, da je nekje začetek tridesetih po starosti. Na sliki je obrnjen nekoliko v levo, ker je to verjetno bila neka slika za promocijo kakšnega dogodka. oblečen je v olivno zeleno srajco, ker se vidi ovratnik. na sliki se smehlja. Na sliki je moški s črnimi, skodranimi lasmi, ki so precej dolgi. Zdi se mi, da dosegajo nekje okrog njegovih ramen. definitivno grejo pač mimo obraza že, ima tanke brke, in malo brade pod čeljustjo. barve oči se na sliki ne vidi, ampak je verjetno neka takšna temno rjava, ima takšno srednje svetlo barvo polti. Na sliki ali deluje zamišljeno ali pa je sredi razlaganja nečesa in je sredi govora je bil ujet. na sliki je fotografiran nekoliko iz strani, obrnjen je rahlo v desno. Glede starosti bi ocenila, da je, nekje okrog trideset let star. Na sliki je ženska z zelo dolgimi črnimi lasmi. in, izrazito svetlimi rjavimi očmi. ima urejene obrvi, je močno naličena okrog oči s črnim, črtalom in senčilom. in ima takšno rjavkasto bež šminko. Je nekje, srednje svetle polti, ima velike uhane v obliki zank, ki so nekako, se mi zdi, da srebrne barve. na sliki je moški, predvidoma z zelo kratkimi lasmi, ker se ne vidijo, prekriva jih kapa. glede na njegova oblačila bi predvidevala, da je verjetno športnik mogoče za bejzbol. ima širok obraz, temno rjave oči, je, deluje sveže obrit, glede starosti bi rekla, da je nekje med trideset in štirideset, bližje štirideset. na sliki je mlada ženska, ki bi rekla, da je mogoče, še v kakih poznih najstniških letih ali pa, zgodnjih dvajsetih. ima dolge rjave lase in rjave oči, na sliki se smehlja in je slikana frontalno. je naličena, ima, črtalo okrog oči in rožnato rdečo šminko. glede na ozadje je bila verjetno slikana na kakšnem, dogodku.